Il est important que chaque année le Parlement européen dresse un bilan des travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP UE, dans la mesure où cette Assemblée joue un rôle déterminant dans le renforcement du dialogue Nord Sud et dans la mise en place d'une politique de développement fondée sur le partenariat et l'échange. L'année 2010 a été une année riche pour l'APP, qui s'est réunie à deux reprises, comme l'ont dit mes prédécesseurs en Espagne et en République démocratique du Congo, pour échanger, notamment, sur l'impact du changement climatique dans les pays ACP, sur l'impact de la crise mondiale ou encore sur la liberté et l'indépendance des médias et sur la sécurité alimentaire. Mais en 2010, l'APP a également envoyé sa première mission d'observation des élections de cette législature. J'ai eu l'honneur de coprésider cette mission au Burundi pour les élections présidentielles avec mon collègue Assarid, député du Mali. Cette mission d'observation des élections a été un véritable succès. Nous avons pu rencontrer l'ensemble des acteurs politiques concernés et grâce à la double origine de cette délégation, à la fois ACP et européenne, nous avons incarné une légitimité différente des missions européennes ou africaines. J'invite donc le Bureau de l'APP à renouveler cette expérience qui permet de mettre en pratique la solidarité et les relations privilégiées qui unissent l'Union européenne aux pays ACP.